Señor presidente, dicen que una buena noticia no es noticia, pero cuando se trata de una decisión que pone las cosas más difíciles a los grandes evasores y delincuentes, a mí, desde luego, me parece una buenísima noticia. Y quiero que en mi país, en España, se sepa que la Comisión Europea, por fin, va a iniciar procedimientos de infracción contra Chipre y Malta por la venta de pasaportes a personas extracomunitarias.

No es solo juego de ventaja sacar dinero por vender al mejor postor la residencia o abrir la puerta a la ciudadanía de un país que apareja la ciudadanía europea y la libertad de movimiento y de negocio.

es un coladero para amigos de dictadores y delincuentes, intoxica nuestras democracias y facilita las redes de corrupción. En los denominados Papeles de Chipre se habla de condenados por fraude y blanqueo de capitales, de personalidades públicas y políticos acusados de corrupción. No hay excusas necesitamos datos contrastados. Y, desde luego, es imprescindible lanzar una revisión de las adjudicaciones sospechosas, revisar los sistemas nacionales de adjudicación acelerada por inversión, sobre todo aquellos en los que no hay ningún requisito de residencia física. Y si Bulgaria tiene que ser aprehendida y si tiene que ser sancionada, que lo sea